Dieser Plan ist eine logische Konsequenz aus dem, was wir sozusagen über mehrere Jahre auf der Grundlage der für die gemeinsame Fischereipolitik entwickelt haben Ostseeplan, Nordseeplan, Natürlich müssen wir uns auch mit den Beständen im Mittelmeer intensiv beschäftigen.

Hier geht es in der Adria um einen Fangbereich, der relativ klar abgegrenzt ist auch geografisch klar abgegrenzt ist um Sardinen und Sardellen, pelagische Arten, die letztendlich auch entweder mit der stillen Fischerei oder mit Schleppnetzfischerei gefangen werden.